frú forseti ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir skýrsluna gagnlegt og alveg tilefni til að ræða þetta mál hér þetta voru auðvitað dramatískir atburðir þessi mikli síldardauði í fyrravetur þó að einhverju leyti séu sambærilegir atburðir þekktir í smáum stíl bæði hér við land og annars staðar höfum við auðvitað ekki staðið frammi fyrir svona ósköpum áður það vekur auðvitað upp spurningar um meðal annars það sem kemur mjög við sögu sem er þverun kolgrafafjarðar og ég held að það sé ástæða til að setja af stað rannsóknarverkefni þar sem sú þverun og aðrar sambærilegar verði rannsakaðar við höfum kannski ekki alltaf gert okkur grein fyrir hvaða aðstæður verða til með því að þvera firði og skilja eftir innfirði með takmörkuðum vatnsskiptum þetta hefur auðvitað verið gert á nokkrum stöðum á landinu nú þegar til viðbótar kolgrafafirði má nefna gilsfjörð dýrafjörð og fleiri og jafnvel eru áform uppi um að gera slíkt hið sama

margt bendir til þess að það að velja einhverja svona hálflokun á fjörðum við slíkar aðstæður sé versti kosturinn það er annað hvort eiga menn að kosta því til sem þarf til að tryggja fullnægjandi vatnsskipti

loka bara viðkomandi fjörðum í miklu ríkari mæli og breyta þeim nánast í stöðuvötn varðandi tjónið og skiljanlega blöskrar mönnum að horfa á fimmtíu eða fimmtíu og fimm þúsund tonn af síld deyja til stórkostlegra vandræða líka fyrir utan áhrifin á stofninn en þá verða menn að fara aðeins varlega í að setjast bara niður og reikna það út sem aflaverðmæti í unnum afurðum það er auðvitað ekki sama lifandi stofn í hafinu og unnin vara á landi fyrir nú utan að það er ekki einfalt við því að bregðast ætla menn

er ekki erfitt að ákveða og velja út þær fimmtíu þúsund lestir sem mundu fara þarna inn og hugsanlega deyja og veiða þær sérstaklega en skilja hinar eftir og svo kemur að því að ef svona stóratburðir í náttúrunni höggva umtalsvert skarð í stofninn þá er eiginlega niðurstaðan

kolgrafafjörð og settist þar að og menn mætu aðstæðurnar krítískar gæti verið allt annað sjónarmið uppi að reyna að veiða þá eitthvað af því magni sem þar væri komið inn annars virðist nú síldin að einhverju leyti vera búin að fá nóg af breiðafirðinum í bili hún er kannski bara að taka til sinna ráða sjálf samanber það að það gengur erfiðlega að finna hana í miklu magni inni á breiðafirðinum núna hvaða ráð eru til í stöðunni hæstvirtur ráðherra fór hér upp með fróðlegan lista um ýmsar mögulegar aðgerðir bæði umfangsmiklar og kostnaðarsamar og aðrar minna

náttúrulegum atburðum af þessu tagi á einhvern skynsamlegan hátt ég held að rannsóknir og þekking séu auðvitað alltaf sterkasta vopnið í aðstæðum sem þessum og það var okkar mat í fyrri ríkisstjórn að það væri ekkert um annað að gera en að stórefla þarna vöktun og rannsóknir og það var sett af stað og heldur síðan áfram og það held ég að sé skynsamlegt ég er því sammála hæstvirtum ráðherra í því að jafnvel þó að það kunni að skapast þrýstingur á að menn verði að gera eitthvað eins og stundum er sagt og allir fara á taugum yfir einhverju ástandi af þessu tagi

ekki síst þetta hvort við séum kannski í einhverjum tilvikum beinlínis að búa til viðsjárverðar aðstæður þegar við grípum inn í vatnsbúskap fjarða af þessu tagi því að sjálfsögðu getur síldin ákveðið að hafa vetursetu annars staðar og það er þekkt hún hefur verið býsna víðförul þessi síld okkar sumargotssíldin og frægar eru dvalir hennar inni á hvalfirði ég víðar

eignumst á komandi árum ekki bara myndarlegan sumargotssíldarstofn heldur líka vorgotssíldina sem einu sinni var veidd og dvaldi við surtsey og sumir kenna surtseyjargosinu um að hafi endanlega horfið en ég þakka fyrir skýrsluna